Signor Presidente, onorevoli colleghi, è un fatto che gli appalti pubblici non abbiano stimolato la diffusione di veicoli puliti ed è proprio questo il motivo che ci ha spinto, ovviamente, che ha spinto la Commissione e ha spinto il Parlamento europeo a lavorare e ad aggiornare questa importante direttiva, che rappresentava un'opportunità per cambiare le cose. Purtroppo, però, dal nostro punto di vista, per il Movimento 5 Stelle, la stiamo sprecando. Legare fino al 2030 la definizione di veicolo pulito a combustibili che sono sporchi, come il petrolio e il gas naturale, significa sbarrare la strada alla trasformazione del mercato dal lato della domanda, in particolare di autobus, che sono oggi alimentati prevalentemente dal diesel, di fatto anche disattendendo quelle che erano le raccomandazioni della commissione EMIS, la commissione che ha indagato proprio sullo scandalo del dieselgate che sollecitava le autorità pubbliche ad acquistare veicoli ad emissioni zero. Dal nostro punto di vista questo testo, così aggiornato, complica ancora di più le procedure di appalto per le autorità degli Stati membri che si troveranno a dover acquistare veicoli puliti. La definizione di veicolo pulito, così come è oggi presente in questo testo, di fatto non ci ha consentito di insistere anche su un'operazione, quella del retrofitting che è un'operazione, dal nostro punto di vista, fondamentale per aggiornare, migliorare e avere davvero dei veicoli che siano puliti sulle strade. Abbiamo dovuto purtroppo togliere questo riferimento. Dal nostro punto di vista abbiamo sottostimato l'esempio virtuoso di metropoli come Roma e Barcellona, che dal 2025 si doteranno esclusivamente di autobus elettrici, e abbiamo sottostimato il potenziale delle nostre imprese, che sono leader mondiali nella fornitura di componenti per l'elettrificazione.